În primul rând, nu cred că Uniunea Europeană are nevoie de o politică comună în privința minorităților

Pe de altă parte, dacă semnatarii întrebării aflate în dezbatere își doresc o politică europeană în această privință, îi asigurăm că, de exemplu, legislația românească poate fi considerată un exemplu de bună practică. România are poate cea mai generoasă și mai modernă legislație la nivel european cu privire la minoritățile naționale. Acestea se bucură de drepturi largi în domeniul politic și social, identice cu cele ale tuturor cetățenilor minoritățile semnificative, cum este cea maghiară, beneficiază de educație în limba maternă la toate nivelurile reprezentanții minorităților au dreptul la locuri în Parlament, chiar dacă nu întrunesc voturile necesare. De altfel, partidul minorității maghiare care a fost invocat în această seară și în dezbaterile de ieri seară, a făcut parte din Guvernul României în 12 din cei 19 ani de când România funcționează ca stat democratic.